W tym kontekście niepokoją próby zastraszania opozycji, w szczególności aresztowanie opozycyjnego kandydata Ilgara Mammadowa, dyrektora Szkoły Studiów Politycznych utworzonej w Baku pod egidą Rady Europy. W świetle szerzących się w kraju represji, oczekujemy, że władze Azerbejdżanu wywiążą się ze swoich zobowiązań zawartych w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, zwłaszcza przed objęciem swojego rotacyjnego przewodnictwa w Radzie Europy w 2014 r., gdyż poszanowanie wolności mediów oraz prawa do pokojowych zgromadzeń stanowi warunek członkostwa kraju w Radzie Europy, OBWE, a także negocjowanej obecnie umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską. Stanowczo potępiamy nielegalne przetrzymywanie w areszcie Ilgara Mammadowa, którego pozbawiono uczciwego procesu sądowego, i postulujemy o natychmiastowe jego uwolnienie, a także wszystkich innych więźniów politycznych, ukaranych za krytykę rządu, zaś władze Azerbejdżanu powinny podjąć natychmiastowe działania na rzecz reformy systemu sądowego w kraju, zapewniając każdemu zatrzymanemu uczciwy proces.